En effet, un vol aller retour Londres New York représente autant d'émissions de CO2 que le chauffage par l'énergie fossile d'une maison pendant une année.

2050. Il nous faut donc adopter un mécanisme mondial de régulation pour compenser l'augmentation de ces émissions de CO2 des compagnies aériennes.